udržateľný život na Zemi urobili.

Prvá sa bude venovať ekologickému hospodárstvu v kontexte udržateľného rozvoja a odstraňovania chudoby a druhá inštitucionálnemu rozvoju a rámcu trvalo udržateľného rozvoja. Táto konferencia môže byť dôležitým impulzom na prechod k celosvetovému ekologickému hospodárstvu. Musíme sa však usilovať o to, aby sme pre ňu pripravili efektívne mechanizmy na dlhodobý prenos jej záverov do každodenného života. Pre zaistenie vízie a cieľov samitu bude treba pripraviť dobrý realizačný plán pre zelené hospodárstvo, ktorý bude definovať rozsah medzinárodných, regionálnych a národných krokov a opatrení, s merateľnými ukazovateľmi a cieľmi dosiahnutého pokroku.